Si un tel retrait a lieu, il remettra en cause l'équilibre fragile né des décombres de la guerre froide et aura des conséquences catastrophiques pour la préservation de la paix dans le monde. Monsieur le Président, Madame la Ministre, on nage en plein mauvais feuilleton, en plein Dallas Il est temps que l'Europe retrouve son rôle d'équilibre au sein du concert des nations et sorte la planète de ce mauvais pas. D'où ma simple question quelle est l'action concrète que compte mener l'Union afin de préserver le dialogue entre les États Unis et la Russie et d'éviter le démantèlement de ce traité?